În primul rând, vreau să felicit Banca Europeană de Investiții pentru faptul că în ultimii trei ani de zile aproape și a dublat activitatea și rezultatele financiare.